Herr Präsident! Ich möchte am Ende dieser Debatte alle Kolleginnen und Kollegen und vor allem die Öffentlichkeit bitten, die Berichte zu lesen.

Zum Zweiten würde ich darum ersuchen, den Gesamtzusammenhang, die Rahmenbedingungen, die Dimension der Krise und den Mangel an Vorbereitung nicht aus den Augen zu verlieren.

dass kein Land in der Europäischen Union bankrottgegangen ist, dass die Stabilität, dass alle Wirtschafts und Sozialdaten in diesen Tagen wieder nach oben zeigen.

Wir sind noch nicht durch, wir sehen aber endlich Licht am Ende des Tunnels. In diesem Sinne bitte ich, so wie es im Bericht steht, nicht Schuld zuzuweisen, sondern sich zu freuen, dass wir das Licht am Ende des Tunnels entzünden konnten. Nicht Schuld zuweisen, aber zur politischen Verantwortung für die Ursachen der Krise und für die politische Verantwortung zur Beantwortung der Krise stehen, damit wir gemeinsam die Lehren aus der Krise ziehen.